hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjötíu og sex tvö þúsund og eitt um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa um er að ræða breytingar á nokkrum ákvæðum laganna til að innleiða annars vegar ákvæði um alþjóðlegt öryggisstjórnunarkerfi eða svokallað ism kóða sem farþega og flutningaskipum ber að viðhafa hins vegar er um að ræða breytingar á lögum til að innleiða tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum sjómanna sem aðildarríkin gefa út tilgangur frumvarpsins er einkum að auka öryggi á sjó að koma í veg fyrir slys eða manntjón og forðast mengun sjávar og skemmdir á eignum með því að útgerðir þeirra skipa sem um ræðir starfi í samræmi við öryggisstjórnunarkerfið öryggisstjórnunarkerfið á að tryggja að farið sé að reglum og tekið sé tillit til gildandi kóða viðmiðunarreglna og viðmiðana á sviði siglingastarfsemi tilskipunin sem hér er leitast við að innleiða með frumvarpi þessu má segja að sé tvískipt annars vegar er hún sértilskipun sem mælt er fyrir um hvernig skuli fara með skírteini sem gefin eru út innan e e s hins vegar breytir hún og bætir við ákvæði tilskipunar frá árinu tvö þúsund og eitt um lágmarksþjálfun sjómanna en þar gefur einnig að líta ákvæði um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum sjómanna svokölluðum stcw skírteinum við erum því í dag skuldbundin til að gefa út og árétta atvinnuréttindi samkvæmt eldri tilskipuninni hæstvirtur forseti ég mun nú í stuttu máli gera nánari grein fyrir breytingum sem lagðar eru til á einstökum ákvæðum í fyrsta lagi er um að ræða breytingar á nokkrum ákvæðum laganna þar sem ákvæði eru uppfærð með hliðsjón af gildandi tilskipunum en í gildandi lögum er að finna tilvísanir í tilskipanir sem fallnar eru úr gildi í öðru lagi er lagt til að tveimur skilgreiningum verði bætt við aðra grein þar sem meðal annars eða kóðinn verður sérstaklega skilgreindur í þriðja lagi hæstvirtur forseti er lagt til að við lögin bætist ný grein sem verði níundu grein a þar sem kveðið verði á um að flutningaskipum yfir fimm hundruð brúttótonn og farþegaskip sem lögin taka til verði skylt að fylgja ákvæðum ism kóðans og taka upp alþjóðlegt öryggisstjórnunarkerfi þó er gert ráð fyrir því að siglingamálastofnun íslands hafi heimild til þess að veita undanþágur frá tilgreindum ákvæðum kóðans jafnframt gerir ákvæðið ráð fyrir að undanskilja ákveðnar tegundir skipa frá þeirri skyldu að fylgja ákvæðum ism kóðans eins og til dæmis skip sem eingöngu eru nýtt í þágu hins opinbera en ekki í atvinnuskyni í fjórða lagi hæstvirtur forseti eru smávægilegar orðalagsbreytingar gerðar á sautjándu grein auk þess sem sérstakt innleiðingarákvæði er að finna virðulegi forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa um þetta frekari orð heldur legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar